Señor Comisario, gracias por la explicación, pero, en realidad, en este momento el número de subvenciones que reciben los agricultores valencianos es casi nulo.

Esperemos que el reconocimiento de esa ayuda al pequeño agricultor, que usted acaba de definir y que los Estados miembros darán, nos dé claridad sobre la situación actual.